Notre Dame je evropské kulturní dědictví a já pevně věřím, že se podaří francouzským hasičům tu situaci zvládnout, i když to nevypadá příliš přívětivě. Evropská unie stojí před mnohými výzvami, ať je to brexit, terorismus, samozřejmě i sestěhovávání obyvatelstva nebo zamoření plastem, ale podle mého názoru to nejvážnější téma je klimatická změna. My se musíme adaptovat na tuto klimatickou změnu, je to vlastně klíčová hrozba pro naši budoucnost a neschopnost v této otázce se nám může skutečně velmi vymstít.

Přístup ke krajině se musí změnit od zemědělců počínaje přes samozřejmě i nás, kteří v té krajině žijeme. Také bych chtěl upozornit na hrozbu emisí. Česká republika má jedno z nejznečištěnějších ovzduší v Evropě. Měli bychom začít i sami u sebe.